Panie Przewodniczący! Chciałem powiedzieć, że w sposób absolutnie świadomy głosowałem przeciwko obecnej propozycji o obsłudze naziemnej. Dobrze się zatem stało, że projekt tego aktu prawnego ponownie trafił do Komisji Transportu Parlamentu Europejskiego.

Musimy jednak bardzo pilnować, by nie wpłynęło to negatywnie na jakość usług, a elementem podstawowym tej jakości musi być maksymalne bezpieczeństwo pasażerów i lotów.